Používanie ťažkých zbraní sýrskej armády proti oponentom vlády si už vyžiadalo tisíce obetí, najmä z radov civilného obyvateľstva. Po opakovanom úsilí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov o zastavenie bojových operácií sa osobitnému vyslancovi Kofimu Ananovi podarilo primäť bojujúce strany, sýrsku vládu, ako aj opozičných bojovníkov, aby prijali šesťbodový mierový plán umožňujúci prejsť pod záštitou OSN k nekrvavému riešeniu konfliktu. Krehké prímerie, ktoré sa v týchto dňoch podarilo nastoliť, umožňuje rozmiestniť na kritických miestach krajiny členov pozorovateľskej misie, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie prímeria bojujúcimi stranami. Zastavenie bojových operácií je však, myslím si, potrebné hneď využiť na zahájenie vecného dialógu o politických problémoch krajiny pod záštitou Organizácie Spojených národov. Inak dočasné prerušenie bojov neprinesie mier a pokojnú reformu spoločenského usporiadania, ako si to iste všetci želáme.